Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je félicite chaleureusement les collègues pour leur travail de longue haleine, ainsi que le Commissaire, d'ailleurs. Le texte que nous allons voter j'en suis persuadé comprend de belles avancées pour un secteur qui séduit de plus en plus d'Européens et ouvre des perspectives, notamment dans l'élevage. Alors que les difficultés sont grandissantes dans le secteur conventionnel, la demande de produits biologiques ne cesse de croître et représente aujourd'hui un outil précieux pour le développement de nos territoires ruraux. La qualité se doit d'être au rendez vous, ce que permettront les contrôles renforcés au plan interne et externe. En même temps, ces contrôles doivent être adaptés à la situation sur le terrain avec la possibilité de les espacer si aucune anomalie n'est constatée pendant une période de trois ans. D'autre part, étant donné que près de la moitié des produits biologiques vendus dans l'Union européenne sont importés, il est primordial que ceux qui viennent de pays tiers respectent les mêmes normes de production que celles que nous appliquons dans nos États membres.